Frau Kommissarin, ich bin sehr enttäuscht, weil Sie wieder keine konkreten Informationen gegeben haben, wann so eine Vorlage kommen soll.

Das ist aus meiner Sicht schon ein großes Alarmsignal. Die Erfahrungen, die referiert wurden, sind auch nicht berauschend. Es gibt weniger Erfolge als angekündigt, aber mehr Zugriffe als erwartet.

Die Zukunft der BürgerInnenrechte entscheidet sich auch in dieser Frage, Frau Kommissarin.